Señor Presidente, el informe que se aborda hoy tiene una incidencia importante tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, ya que la inmigración es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea, y quiero felicitar a la señora Hirsch, que ha hecho un buen trabajo. Es necesario diseñar una estrategia para la inmigración comunitaria y para la inmigración extracomunitaria. Aunque parezca paradójico en un momento en que muchos Estados miembros se enfrentan a una tasa de desempleo elevada, se prevé que, en los próximos diez años, falte mano de obra cualificada, en particular en el sector de la tecnología de la información. Por ello, habría que buscar una inmigración cualitativa orientada hacia las necesidades del mercado laboral. Si queremos ser competitivos, tenemos que diseñar y coordinar una política de inmigración que facilite la movilidad de los trabajadores. Es fundamental reducir las trabas administrativas y unificar la convalidación de los títulos. Tenemos que facilitar el acceso al trabajo en cualquier lugar de Europa. No es lógico, por ejemplo, que un joven titulado español tenga más facilidad para encontrar trabajo en Alemania que en otros Estados miembros. Los inmigrantes tienen que integrarse y para ello es necesario que tengan un trabajo digno y ayudas para aprender el idioma y las costumbres del país de acogida y también hay que apoyar a sus familias. Hay que profundizar en la cuestión de la migración circular, con una buena cooperación con los países de procedencia. Avanzando también en la coordinación de los sistemas de seguridad social se facilitará la movilidad de los trabajadores. La historia de nuestro continente nos ha enseñado que los valores humanistas, basados en el respeto, la igualdad y la justicia, son el camino adecuado.